Hvala lepa, za besedo. Jaz moram povedati, da sem se ukvarjal z malimi hidroelektrarnami, da sem v enem letu pridobil lahko deset koncesij za male hidroelektrarne, tako da ta postopek ni tako nemogoč, samo pravilno se ga je treba lotiti. Druga zadeva, ker je, teh lokacij za nove hidroelektrarne ni na pretek, jih je zelo malo in tudi, te male hidroelektrarne ne bodo rešile slovenskega energetskega miksa. Druga zadeva bi se rad odzval tudi na stroške, povezanem z razogljičenjem. To niso malenkost višji stroški. To, kar nekateri zagovarjajo, pomeni povišanje končnih stroškov za uporabnika za tristo do petsto procentov. In treba povedati, da kljub temu, da imamo robustni sistem, ne smemo izvajati ukrepov, ki bi ta ki bi temu sistemu škodovali. In bom rekel kar tako stihijsko, umeščanje novih nestanovitnih virov, brez da bi po drugi strani zagotovili, regulacijo teh virov in pokrili stroške, ki nastanejo s priklopom teh virov, to ni korektno. In treba jasno povedati, da zakon ta člen, ki se nanaša na primarno regulacijo, ne govori o subvencioniranju TEŠ-a, ampak govori o tem, da Dravske in Soške elektrarne za opravljene storitve dobijo plačilo. In to se plača in to se bi po predlogu tega zakona plačalo iz omrežnine, ki jo zdaj dobi Eles, torej, Eles bi na ta račun imel manjši dobiček. In ni prav, da da, bom rekel, ena podjetja v našem energetskem sistemu živijo na račun drugih. In prav je, da se storitve in delo, ki je opravljeno, tudi plača. Hvala lepa.